Ich habe vor zwei Jahren den Kommissar dezidiert gefragt, ob er Kenntnis davon hat, dass diese Monstertrucks die Grenze überschreiten.

Wenn die das bestätigen, dann werde ich sie auffordern, das zu unterlassen, und wenn sie das nicht tun, dann werden wir ein Vertragsverletzungsverfahren einleiten.

Deshalb waren wir uns im Ausschuss alle einig, alle Fraktionen Das lassen wir uns nicht bieten, das Parlament darf nicht ausgegrenzt werden, der Gesetzgeber muss involviert werden.